virðulegi forseti ég geri grein fyrir framhaldsnefndaráliti um frumvarp um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða lög númer fjörutíu og fimm nítján hundruð áttatíu og sjö um staðgreiðslu opinberra gjalda og lög númer níutíu tvö þúsund og þrjú tekjuskatt með síðari breytingum frá meiri hluta efnahags og skattanefndar málinu var vísað til nefndarinnar að lokinni annarri umræðu en stuttu áður hafði nefndin fengið völu rebekku þorsteinsdóttur frá fjármálaráðuneyti tómas möller og gunnar baldursson frá landssamtökum lífeyrissjóða og guðjón rúnarsson og marinó tryggvason frá samtökum fjármálafyrirtækja á sinn fund til að ræða breytingartillögu minni hluta efnahags og skattanefndar meiri hlutinn telur brýnt að frumvarpið verði samþykkt með áorðnum breytingum sem hann lagði til við aðra umræðu málsins meiri hlutinn telur það jafnframt koma til greina að endurskoða fyrirkomulag útgreiðslu að fenginni reynslu og með hliðsjón af öðrum úrræðum til lausnar greiðsluvanda einstaklinga og heimila mælist nefndin til þess að fjármálaráðuneytið skoði breytingartillögu minni hlutans í þessu ljósi og meti þörfina á frekari úrræðum á síðari stigum jafnvel strax á sumarþingi núna í vor eftir kosningar en það er mikilvægt að þessar breytingar gangi fram þannig að þeir sem eru í brýnni þörf fyrir aukna fjármuni til að mæta skuldbindingum sínum geti nálgast þessa eign sína í sjóðunum en eins og flestir vita er gert ráð fyrir að einstaklingar geti sótt um að fá og tekið út allt að ein milljón sem greiðist út á níu mánuðum af sínum séreignarsparnaði margar aðrar og málefnalegar leiðir komu til greina og voru ræddar í nefndinni af háttvirtum þingmanni pétri blöndal gunnari svavarssyni og mörgum fleirum mikið var til í þeim öllum og leggjum við eins og ég sagði áður til að núna fljótlega verði þetta metið þegar fram eru komin öll úrræði til lausnar á greiðsluvanda einstaklinga og heimila hvort þurfi að gera einhverja frekari hluti til dæmis gefa fólki kost á að skuldajafna með einhverjum hætti á móti séreign sinni og skuldum sínum en það verður þá rætt löngu síðar þegar tóm gefst til meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt bjarni benediktsson og ragnheiður e árnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins guðjón a kristjánsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu undir þetta rita núna níunda mars tvö þúsund og níu sá sem hér stendur formaður framsögunefndar ellert g schram gunnar svavarsson árni þór sigurðsson